Szybko zmieniająca się ekonomiczna rzeczywistość stawia przed obywatelami Europy coraz to większe wymagania jeśli chodzi o rynek pracy.

Unia Europejska powinna zachęcać jak największą liczbę swoich obywateli do podjęcia tak zwanego kształcenia się przez całe życie, aby mogli oni skutecznie stawiać czoła nowym wyzwaniom, które narzuca rynek pracy. Coraz więcej Unia Europejska musi zadbać również o to, aby zaspokoić popyt, który będzie obowiązywał na przyszłym europejskim rynku pracy, szczególnie jeśli chodzi o wybranych specjalistów. Podjęcie odpowiednich działań mających na celu przystosowanie Europejczyków do coraz to bardziej wymagającego rynku pracy jest szczególnie ważne dzisiaj, w kontekście nękającego Unię kryzysu ekonomicznego. Aby wydobyć się z tego kryzysu, potrzebujemy wzrostu gospodarczego na ogromną skalę.